Actualul program Erasmus are un buget de 14,7 milioane de euro și este insuficient. Numărul studenților, profesorilor și cercetătorilor care beneficiază de acest program este în creștere an de an, ceea ce înseamnă că este un program bun și eficient. De aceea, bugetul Erasmus trebuie mărit și asta trebuie făcut din următorul cadru financiar multianual 2020. Doar așa o să răspundem cererii tot mai mari de programe de mobilitate Erasmus în lumina ideilor care subliniază avantajele mobilității pentru învățământul superior, inovația, cercetarea și progresul cetățenilor și progresul Uniunii Europene.